Madame la Présidente, je voudrais d'abord dire à la Commission et au Conseil qu'à mon avis, il ne faut pas survendre ce futur accord comme s'il allait régler, à lui seul, les problèmes d'emploi et de croissance au sein de l'Union européenne. Ces questions d'emploi et de croissance, c'est d'abord aux Européens de les régler chez eux.

Deuxièmement, je pense qu'il faut que nous obtenions et demandions une vigilance particulière sur quatre domaines. Le premier, c'est évidemment celui de l'audiovisuel et de l'exception culturelle.

Le deuxième, c'est la question des marchés publics.

Enfin, sur la question des normes, nous ne pouvons pas consentir à un abaissement des normes européennes, ni accepter l'idée qu'il y aurait, tout d'un coup, des normes mondiales qui seraient américanisées. Les Européens ont un modèle à défendre.